Frau Präsidentin! Die Todesstrafe ist eine besonders grausame und inhumane Strafe, die nicht abschreckt, sondern vielmehr zu einer weiteren Brutalisierung der Gesellschaft führt.

Wir fordern daher die indische Regierung auf, diese Todesstrafen in Haftstrafen umzuwandeln. Zu denken gibt uns aber auch die Vorgeschichte von Professor Singh, der in Deutschland um Asyl nachgefragt hat und abgelehnt wurde. Trotz öffentlicher Proteste in Deutschland, die vor einer möglichen Hinrichtung in Indien warnten, wurde er 1995 abgeschoben und gleich bei seiner Ankunft in Delhi verhaftet. Die deutschen Behörden haben sich leichtfertig darüber hinweggesetzt, dass es verboten ist, jemanden abzuschieben, wenn Folter und die Todesstrafe drohen. Dies war illegal. Das wurde auch von einem Frankfurter Gericht festgestellt. Ein Appell deshalb an uns und die Entscheide in europäischen Behörden, den Menschenrechtsschutz auch ernst zu nehmen. Das gilt für die Abschiebepolitik genauso wie für die Rüstungsexportpolitik, die sich auch in Deutschland an der Menschenrechtslage vor Ort ausrichten sollte. Aber gerade jetzt hören wir wieder, dass dies eklatant mit Füßen getreten wird, wenn selbst nach Saudi Arabien Rüstungsexportgüter wie Panzer ausgeführt werden sollen. Mit einer auch nur ansatzweise menschenrechtsorientierten Politik hat das in keiner Weise zu tun.